1 ist notwendig, um den Beitritt Kroatiens zu finanzieren. Zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat gab es über diese Frage eine volle Übereinstimmung, dass zusätzlich zum Haushalt 2013 dieser Nachtragshaushalt völlig unabhängig von allen anderen streitigen Punkten im Haushaltsverfahren selbstverständlich finanziert werden muss. Das ist der Grund, warum wir bis dato auch davon ausgegangen sind, dass die Mitgliedstaaten sich an ihr gegebenes Wort halten. Das tun sie nicht.

Sie alle kennen die Hintergründe. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, dass die Ideologisierung des Haushaltsverfahrens durch einige Mitgliedstaaten im Rat früher oder später für die Europäische Union in einer richtigen Konfrontation enden wird. Ich kann von dieser Stelle aus nur an die Mitgliedstaaten appellieren, ihre gegebenen